Liebe Frau Kollegin! Ich bin nicht Motorradfahrer wie der Kollege Wim van de Camp, der vorher aus seiner Motorradfahrererfahrung gesprochen hat. Ich bin Familienvater und weiß, dass ich es nicht allein dem Fahrer überlassen kann, die Sicherheit im Fahrzeug für sich zu entscheiden. Es gibt Beifahrer, die genauso unseren Schutz verdient haben, und die bei Verkehrsunfällen genauso betroffen sein können. Deswegen glaube ich, dass es eine Verantwortung dafür gibt, dass ein solches System nicht nur vom Fahrer bedient werden kann, sondern wir dafür Sorge tragen müssen, dass alle Fahrzeuginsassen den gleichen Schutz genießen.